Uwzględniając powyższe motywacje, Rada wyraziła zgodę, w tym także głosami państw niezainteresowanych przystąpieniem, na podjęcie prac nad wzmocnioną współpracą dotyczącą tego nowego podatku. Jako przedstawiciel państwa pozostającego poza tą inicjatywą chciałbym jednak wyrazić pewien niepokój związany z propozycją sformułowaną przez Komisję Europejską.

obowiązku podatkowego, poboru podatku, odpowiedzialności solidarnej, jak również regulacje mające na celu zabezpieczenie przed delokalizacją i unikaniem opodatkowania przez instytucje finansowe mogą mieć negatywny wpływ na państwa w niej nieuczestniczące. W mojej ocenie projektowana konstrukcja poboru podatku poza granicami kraju czyni z mechanizmu PTF obciążenie o eksterytorialnym charakterze. W efekcie, mimo decyzji o niewprowadzeniu przez państwo członkowskie podatku PTF, instytucje sektora finansowego oraz organy podatkowe tego państwa będą ponosiły koszty związane z jego wdrożeniem przez inne państwa. W tym kontekście chciałbym przypomnieć treść artykułu 332 Traktatu o funkcjonowaniu Unii, zgodnie z którym wydatki wynikające z realizacji wzmocnionej współpracy obciążają tylko uczestniczące we współpracy państwa członkowskie. Optymizmem napawa mnie jednak sformułowana w komisji ECON poprawka wzywająca do utworzenia komitetu roboczego, który miałby pracować nad szczegółowymi przepisami wdrażającymi nowy podatek.